Ha dicho el Comisario que se han unido veinticuatro empresas pocas empresas frente a las que compran tales cantidades de textiles en Bangladés.

No solamente hay que decir que hay que trabajar, sino hay que cumplir.